Am ascultat cu atenție punctele de vedere ale colegilor mei.

Am convingerea, însă, că în fața fiecărui cetățean european care își plătește în mod corect impozitele și taxele, noi, aici, la nivelul insitituțiilor europene, trebuie să arătăm că suntem hotărâți să luăm toate măsurile pentru a minimaliza evaziunea fiscală și pentru a face ca hotărârile pentru recuperarea datoriilor din impozite și taxe să poată realmente fi executate, indiferent de statul membru în care se află debitorul.